El populismo que invade nuestros países contra los extranjeros se extiende ahora contra nuestros propios ciudadanos. Antes eran delincuentes o inmigrantes aprovechados que venían a Europa queriendo robarnos el fruto de nuestro trabajo, o solicitantes de asilo que eran estafadores porque abusaban de nuestro sistema de asilo o, en realidad, eran traficantes de personas disfrazados de solicitantes de asilo. Ahora este efecto de llamada, este efecto de contagio del populismo que nos invade está ya en nuestras fronteras interiores.

O formamos parte de las mafias organizadas cuando se detienen nuestros autobuses en fronteras que no existen y se suben policías de aduanas que no existen para ver si comerciamos con ilícitos o traficamos con personas.

El cáncer que vivimos, la auténtica derrota en los diecisiete años de aplicación del Convenio de Schengen es el populismo de los partidos que gobiernan en los Estados miembros y la cobardía de los que no defienden los textos fundadores.

¿Cómo vamos a estar tranquilos? La movilidad interior no es una amenaza, es nuestra oportunidad y la movilidad con los países de nuestra vecindad será nuestra solución. ¿Hay que ordenar esta solución?

¿Lo hará el populismo?

¿Está el problema en la movilidad, en el deseo de aventura?

Nuestra auténtica derrota está ahí cuando no hacemos frente al populismo y no ponemos soluciones.